Was hat die Industrie gemacht?

Aber Herr Kommissar, bitte!

Was hier abläuft, ist fünfzehn Jahre unverschämtes Lobbying von verschiedenen Industriekreisen, um das europäische Kennzeichnungssystem auszuhöhlen.